Domnule președinte, constat cu îngrijorare că în ultima perioadă revine în discuție ideea unei așa numite Europe cu două viteze. Este cu atât mai îngrijorător cu cât unul din liderii Uniunii Europene, domnul Juncker, încurajează o asemenea idee care vine în opoziție directă cu valorile și fundamentul proiectului european bazat pe coeziune, integrare, reducerea decalajelor. Cum mai poate Uniunea să lupte eficient împotriva unor probleme esențiale precum sărăcia sau șomajul în rândul tinerilor dacă reduce integrarea? Cum poate Uniunea Europeană să se apere de amenințările externe, dacă liderii săi iau în calcul fracturarea? Astfel de declarații, alături de cerințele Marii Britanii, de restrângere a drepturilor migranților, transmit un mesaj nedorit într un context dificil, tocmai când Uniunea are nevoie mai mult ca oricând de solidaritate și unitate. Consider că președintele Comisiei are datoria să își argumenteze declarațiile deoarece nu este deloc clară viziunea sa.